Am vrut și avem pentru prima oară un mecanism anticorupție al Uniunii Europene.

Avem nevoie de el pentru a ieși din criza economică, financiară și de încredere. Marile scandaluri de corupție din ultimii ani și criza datoriilor care a afectat statele membre au amplificat sentimentele de neîncredere ale cetățenilor europeni. Cetățenii europeni care respectă legile și care plătesc taxe, din țara mea, România, și din toate statele membre trebuie să fie siguri că banii nu se scurg în corupție, fraudă și abuzuri. Mai ales acum, când avem și discutăm despre diverse forme de asistență financiară în cadrul Uniunii. Cetățenii europeni trebuie să fie siguri că cine încalcă legea este pedepsit în oricare stat membru, că banii obținuți ilegal sunt confiscați și puși în bugetul public, că există definiții și reguli egale, clare și minime pentru pedepsirea corupției și fraudei. Încrederea în instituții, în justiție, în sistemele financiare și în clasa politică este esențială și vitală pentru unitatea Uniunii. Când cerem solidaritate, trebuie să oferim încredere. Aceasta a fost viziunea fondatorilor Uniunii. De aceea, avem urgent nevoie de aplicarea acestui mecanism și cerem statelor membre onestitate și severitate în aplicarea lui. Raportarea și verificarea măsurilor anticorupție trebuie să înceapă cu achizițiile publice, justiție, agenții fiscale, finanțarea partidelor politice și confiscarea banilor și averilor obținute ilegal. Cerem Comisiei să facă din lupta împotriva corupției o prioritate în contextul agendei de securitate și să asigure resursele financiare și umane. Și să reamintim, atunci când discutăm de buget, că acesta trebuie comparat cel puțin cu cele circa 120 de miliarde EUR care se pierd anual în corupție în Uniune. Susținem acest mecanism și mulțumim Comisiei și, în principal, doamnei comisar Cecilia Malmström pentru pachetul anticorupție din iunie.